ahhoz, hogy egy kisvállalkozás indításakor bankkölcsönt vehessenek föl ugyanúgy és ugyanolyan feltételekkel, mint a hasonló helyzetben lévő férfi. Vagy hogy munkahelyre való jelentkezéskor ne érje őket hátrányos elbánás azért, mert a női nemhez tartoznak.

Nem elég, hogy ez tény, és ezt mondja a jogszabály vagy az európai uniós norma. Az is fontos lenne, hogy a nők tisztában legyenek ezekkel a jogaikkal és azzal, hogy az Európai Unió az egyenlő elbánás kötelezettségét támasztja, és hogy jogaikat érvényesíteni is tudják.

közös hazánkban, Magyarországon a nők tisztában legyenek a jogaikkal, és pl. a durva munkahelyi diszkriminációk sorozatánál, illetve a munkahelyre való fel nem vételek miatt európai uniós normákra hivatkozva jogérvényesítési lehetőséget kapjanak?